Señor presidente, el paquete de energía limpia representa las aportaciones de la Unión Europea al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y en París hemos visto, en primer lugar, al comisario de Acción por el Clima y Energía, Arias Cañete, y, en segundo lugar, también a los Gobiernos de la Unión Europea haciéndose la foto. Pero la lucha contra el cambio climático se decide con obras y no solo con fotos salvando ballenas.

En esta Cámara, el PPE ha trabajado intensamente para no tener una legislación vinculante para los Estados miembros.

Por ejemplo, en renovables se ha renunciado a los objetivos vinculantes, a pesar de que esto dio resultado para los objetivos 2020. En cambio, en eficiencia energética, por suerte, se ha apostado por una mayoría alternativa que sí lo ha permitido. Ser ambicioso en energía es querer lo mejor para Europa en la lucha contra el cambio climático. Y es que la energía es también un bien común y necesario para las personas y no todo es mercado, mercado y mercado. Una de cada cuatro personas en la Unión Europea sufre pobreza energética mientras se desperdicia energía y mientras se usa dinero público en megaproyectos para grandes empresas energéticas.